A chcem povedať, že obchodovanie s ľuďmi je jednou z najvýnosnejších foriem medzinárodného organizovaného zločinu, ktorého svetový rozsah sa odhaduje podľa rôznych údajov a zdrojov nad 700 tisíc až 2 milióny, niektorí vravia viac, pričom 300 tisíc až 500 tisíc osôb sa stáva jeho obeťou v Európskej únii samotnej. Súčasný právny rámec sa javí nedostačujúci, preto plne podporujem, aby boli v blízkej dobe prijaté účinné opatrenia posilňujúce prevenciu aj represiu obchodovania s ľuďmi. Prísnejšie sankcie by mali postihnúť nielen priamych páchateľov vrátane právnických osôb, ale aj využívateľov služieb poskytnutých obeťami. Na druhej strane som presvedčený, že je nutné poskytnúť obetiam vysoký stupeň ochrany bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte sa nachádzajú alebo v ktorom bol čin spáchaný, a tiež spravodlivé a primerané odškodnenie. Poskytnutá ochrana podpory a pomoc nesmie viesť k sekundárnej viktimizácii a chcem povedať, že špeciálnu úpravu si zasluhuje ustanovenie týkajúce sa neplnoletých osôb, ktoré sa vzhľadom na svoju zraniteľnosť a dôverčivosť ľahko stávajú obeťami. Na záver chcem povedať, že obchodovanie s ľuďmi sa koná často aj za účelom odoberania orgánov.